tvennum lögum á sviði neytendaréttar breytingarnar varða tilvísanir til tilskipana sem þegar hafa verið innleiddar í íslenskan rétt með viðeigandi lagasetningu þær voru teknar upp í

breytingum sem þetta frumvarp felur í sér með innleiðingu á annarri málsgrein sextándu grein tilskipunarinnar sem hér um ræðir felst að breyta þarf lítillega fyrstu grein laga númer fimmtíu og sex tvö þúsund og sjö um samvinnu stjórnvalda á evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd en með þeim lögum var veitt lagagildi hér á landi reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur frá tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og fjögur um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd eftir samþykkt breytinga á lögunum mun viðauki við framangreinda reglugerð tvö þúsund og sex tvö þúsund og fjögur e b ekki lengur hafa lagagildi og yrði hann því ekki birtur sem fylgiskjal með framangreindum lögum númer fimmtíu og sex tvö þúsund og sjö viðaukinn geymir upptalningu á ákveðnum e e s gerðum á sviði neytendamála sem þegar hafa verið innleiddar

vernda heildarhagsmuni neytenda nú er í fyrstu grein fyrstu tl vísað til tilskipunar ráðsins áttatíu og fjögur fjögur hundruð fimmtíu e b e frá tíunda september nítján hundruð áttatíu og fjögur um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um villandi auglýsingar eftir samþykkt þessa lagafrumvarps verður hins vegar vísað til tilskipunar tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e b frá ellefta maí tvö þúsund og fimm um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðinum þar sem ákvæði um villandi auglýsingar eru innleidd í fimmta kafla laga númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nauðsynlegt er að gera þessa breytingu þar sem tilskipun tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e b um óréttmæta viðskiptahætti felur í sér breytingar á ákvæðum tilskipunar áttatíu og fjögur fjögur hundruð fimmtíu e b um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um villandi auglýsingar virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar til frekari umfjöllunar